Pane předsedající, paní komisařko, je prokázáno, že úroveň hospodářského rozvoje je přímo úměrná míře právního státu. Guatemala trpí u politických kauz beztrestností i za nejzávažnější trestné činy vraždění obránců lidských práv a brutálním nátlakem na justiční orgány. Násilí ale zasahuje i kmeny původních obyvatel této země. S takovou úrovní právního státu není divu, že ani po hospodářské stránce se zemi nedaří dobře. Možná by Guatemala nemusela být třetím největším příjemcem rozvojové pomoci od Evropské unie ve střední Americe, kdyby náš tlak na změnu poměrů byl o něco silnější. I zde můžeme něco zlepšit. Za prvé více provázat dodržování lidských práv na poskytování rozvojové pomoci. Za druhé vyslyšet tu část dnešní rezoluce, která vyzývá všechny členské státy k ratifikaci dohody o přidružení mezi EU a střední Amerikou. Ta umožní i formálně vést s Guatemalou tak zvaný politický dialog a tak zlepšovat stav lidských práv této překrásné země.